Nous pouvons donc en être fiers, sauf que ce n'est pas suffisant. Il faut aller plus vite, plus fort.

2050. Vous m'avez bien entendue? bien avant 2050. C'est la raison pour laquelle nous avons besoin d'objectifs ambitieux à court, moyen et long termes, afin de tracer une trajectoire qui soit fiable, concrète et efficace.

2030. Là aussi, c'est possible, les constructeurs peuvent et doivent le faire. Vous voyez, mes chers collègues, c'est un enjeu pour le climat, c'est un enjeu pour l'emploi, mais c'est aussi innovant pour des véhicules propres.